Așa cum s a subliniat până acum, milioane de civili au fost uciși deliberat în cursul operațiunilor militare din estul Republicii Congo, iar vești de acest fel riscă să dobândească un caracter banal datorită frecvenței nemaiîntâlnite cu care au loc violențele în această țară, violențe cărora cad victime copii, fete, femei, ca să nu mai vorbim de civilii angajați în apărarea drepturilor omului și de jurnaliști. Criza umanitară se adâncește pe zi ce trece, iar insecuritatea din zonă nu mai permite organizațiilor umanitare să intervină. Numai în primele 9 luni ale acestui an s au înregistrat peste 7500 de cazuri de violuri și violențe sexuale, mai mult decât întregul an precedent, toate acestea având loc pe fondul foametei și sărăciei extreme ce afectează milioane de oameni. De toate aceste tragedii se fac vinovați atât armata congoleză, cât și rebelii rwandezi, dar, din păcate, sunt semnale că o mare parte din responsabilitate revine trupelor ONU din Congo, care tolerează cazuri grave de încălcări ale drepturilor omului. De aceea, cred că Uniunea Europeană trebuie să pună urgent în discuție modul în care forțele ONU din Congo servesc cu adevărat obiectivele misiunii încredințate. De asemenea, se impun măsuri pentru stoparea activităților de spălare de bani, trafic de arme și de aur, care scot ilegal din Congo peste 37 de tone de aur anual, ce valorează peste 1 miliard de euro, bani folosiți pentru achiziția de arme și încurajarea crimelor din această țară.